Este abia începutul unui nou proces în care, într adevăr, putem reduce semnificativ emisiile și consumul de energie în zona clădirilor.